¿Qué puede hacer Europa, como ha dicho el anterior interviniente? Es muy importante dar esta clara señal de apoyo en este momento a estos países. Europa es el aliado natural de los países mediterráneos, por su vecindad y por su historia. Éste es el momento de que les digamos cuánto nos importan, el giro copernicano que ellos están dando a la política de vecindad y cuánta esperanza suscita este nuevo Mediterráneo que han alumbrado los jóvenes egipcios y tunecinos ante nuestra sorpresa e incredulidad.

Acompañémosla, sobre todo, desmontando el aparato represivo —porque sigue la dictadura, aunque se haya ido el dictador—, levantando el estado de emergencia y apoyando a los demócratas para que este proceso verdaderamente sea esta hora de Europa, se consolide de verdad esta democracia y se inaugure una nueva asociación.

Es que se ha borrado una página y empezamos otra diferente.